Herr Präsident! Ich war 17 Jahre alt. Ein junger Mensch, der jeden Tag viel Neues erleben darf, erleben durfte.

Es war wunderbar, als die ersten Landsleute bei mir in meiner Heimat in Niederbayern mit den sogenannten Trabbis ankamen. Wir spürten intuitiv Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Als Deutscher war ich tief beeindruckt, als ich sah, wie die Menschen in Leipzig, Dresden und Ostberlin auf die Straßen gingen. Für ihren Mut, für ihren Wunsch nach Einheit in Freiheit, für ihren Bürgersinn bin ich ihnen tief dankbar. Sie schufen Werte, die uns bis heute prägen. Die Bürgerinnen und Bürger sind die Helden der Einheit. Ihre Stimme wurde erhört, weil starke Verbündete sie nicht im Stich ließen. Eines meiner ersten politischen Schlüsselerlebnisse war, als Ronald Reagan zwei Jahre vor dem Fall des Eisernen Vorhangs vor dem Brandenburger Tor stand und Gorbatschow aufforderte, die Mauer einzureißen. Die Europäische Gemeinschaft, die NATO, alle ihre Mitglieder waren in einem Punkt stets einig Die Spaltung Europas muss überwunden werden. Die Unterstützung, die die Amerikaner und die Europäer den Deutschen vor 30 Jahren entgegengebracht haben, war ein echtes Geschenk. Dieser Vertrauensvorschuss war nach zwei zerstörerischen Weltkriegen alles andere als selbstverständlich. Wir sollten an dieses Zutrauen unserer Verbündeten stets denken, wenn wir heute auch in Deutschland manchmal kleinteilig und kritisch über die Zukunft Europas diskutieren. Die Freunde Deutschlands haben nicht das Scheitern an die Wand gemalt. Sie sahen die Zukunft, sie haben vertraut, sie waren in vielen Bereichen echte Staatsmänner und Staatsfrauen. Lieber Wolfgang Schäuble! Wie Sie den deutschen Einheitsvertrag ausgehandelt haben, war historisch und noch wichtiger erfolgreich.

Auch damals gab es viele Bedenken. Ich las sie in den Zeitungen, hörte sie an der Universität, im Geschäft, beim Einkaufen. Es war damals auch nicht jeder begeistert von den Entwicklungen. Aber Sie haben sich davon nicht beeindrucken lassen, Sie haben Führung gezeigt.

Danke dafür. Diese Führung können wir heute auch brauchen. Keiner zweifelt heute mehr Die deutsche und die europäische Einheit gehören untrennbar zusammen. Helmut Kohl war stets ein deutscher Patriot. Aber er ließ nie einen Zweifel zu Ein geeintes demokratisches Europa ist unser gemeinsamer Auftrag. Dem Projekt Europa war er im wahrsten Sinne des Wortes bis zum letzten Gang verpflichtet. Welch ein glühender Europäer, welch ein großer Staatsmann Helmut Kohl war, erlebten zum Ende seines Wirkens alle, als wir uns von ihm im Straßburger Plenarsaal verabschiedet haben. Der Vater der deutschen Einheit verabschiedete sich im Europäischen Parlament.

Wir Deutschen verdanken die Einheit in Freiheit dem Mut tausender Freunde in Osteuropa.

Wir sollten den Geist der friedlichen Revolution, den Geist des friedlichen Aufbruchs auch in unserer Generation hochhalten. Heute beherrscht viel Klein Klein den politischen Alltag.

Vom Fall der Mauer können wir lernen Wir schaffen nur etwas Großartiges, wenn wir in Europa zusammenstehen. Europa ist der Schlüssel für eine bessere, für eine lebenswerte Zukunft, und dafür ist es nötig, heute am europäischen Bewusstsein zu arbeiten. Ich liebe meine Heimat Bayern, ich bin gerne Deutscher, und ich bin im Herzen ein Europäer. Wir dürfen nicht zulassen, dass Nationalisten und Populisten diese Einheit der Identitäten zerstören. Ich bin gerne Europäer. Lasst uns den europäischen Zusammenhalt, wie wir ihn vor 30 Jahren gelebt haben, heute erneuern.